Wenn ein Unternehmen dauerhaft mehr Geld ausgibt, als es einnimmt, hat es ein Problem. Aber bei Staaten soll das plötzlich möglich sein! Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen!

Dauerhaft werden wir den Menschen keine Zukunft anbieten können, wenn nicht staatliche Aufgaben, Einnahmen und Ausgaben miteinander in Einklang gebracht werden können. Wovor ich wirklich warnen will, ist die Lösung nach dem Motto Wenn der Mitgliedstaat überfordert ist, dann geben wir das einfach auf die europäische Ebene. Da haben wir einen anderen Finanztopf, da haben wir andere Verantwortlichkeiten, da können wir alles hindelegieren. Das ist keine Lösung. Sie ist weder im Interesse der Bürgerinnen und Bürger noch im Interesse des Wirtschaftsstandorts Europa. Deswegen, Herr Kommissar, ein herzliches Dankeschön an die Kommission, dass sie dieser Verantwortung gerecht wird, dort den Finger in die Wunde zu legen, wo sich Fehlentwicklungen in den Mitgliedstaaten, auch in der mitgliedstaatlichen Verantwortung,

Das ist der ganz entscheidende Punkt bei der Diskussion des Europäischen Semesters. Wenn wir etwas miteinander hier in diesem Hause erreicht haben, dann doch das, dass wir nicht mehr erst hinterher die Haushalte anschauen, wie es im alten Stabilitäts und Wachstumspakt war, sondern dass wir frühzeitig Fehlentwicklungen aufdecken wollen, damit es gar nicht zu den Problemen kommt, die wir leider erleben mussten. Deswegen ein ganz herzliches Dankeschön, dass dieser Verantwortung hier wirklich Genüge getan wird. Wir sollten hier auch selber einen Beitrag dazu leisten. Wenn wir den Erfolg Europas wollen, führt an diesem Weg des Europäischen Semesters und der Verpflichtung der Mitgliedstaaten, die eingegangenen Verpflichtungen auch umzusetzen, kein Weg vorbei. Ansonsten fahren wir an die Wand mit diesem Kontinent.